Señor presidente, nos quedan once años para actuar contra el cambio climático, lo dicen los científicos internacionales y miles de jóvenes en las calles, los mismos jóvenes que las derechas se negaron a invitar esta semana.

Se temen que dejen sus clases para darnos una lección magistral. Los Verdes les hemos vuelto a abrir las puertas del Parlamento que vosotros les habéis cerrado y aquí están, en el Parlamento, exigiendo acción política ante la emergencia climática, porque aún estamos a tiempo para una transición que sea ecológica, justa, rápida, participativa, creativa y ambiciosa, que cree oportunidades sin dejar a nadie atrás y que dé un futuro a nuestra juventud. Este viernes habrá un 15 M climático en toda Europa y más nos vale escuchar y actuar porque, de lo contrario, como dice Greta Thunberg, seremos recordados como los mayores villanos de esta historia. Y yo me niego, porque quiero poder mirar a los ojos a mis hijas.